Postulat wolnych wyborów jest absolutnie słuszny, uzasadniony i merytoryczny, ale władza w Wenezueli jest władzą opartą o przemoc fizyczną, w związku z tym tylko bardzo silna presja międzynarodowa, w tym także Unii Europejskiej, w tym także Parlamentu Europejskiego który może powiedzieć więcej niż unijna dyplomacja może spowodować to, że wreszcie Wenezuelczycy będą mogli sami podkreślam sami decydować, kogo będą chcieli jako przywódcę tego kraju.